Peste 70 dintre cetățenii europeni consideră corupția o problemă majoră în propria țară, conform ultimului Eurobarometru, iar noi avem datoria să luăm măsurile adecvate pentru a răspunde acestor preocupări. Sunt necesare, astfel, o abordare unitară la nivel european, dar și angajament politic susținut. Salut pachetul general anticorupție prezentat de Comisia Europeană, precum și rezoluția inițiată de colega mea, doamna Macovei. În România, insuficienta cunoaștere a procedurilor a generat o serie de nereguli în gestionarea fondurilor europene. De aceea consider că, pe lângă măsurile de monitorizare și evaluare, trebuie acordată o atenție deosebită selectării și formării funcționarilor, dar și informării publice, mai ales la nivel local.